Ja, ich begrüße die Reformen, die die türkische Regierung im letzten Jahr angegangen ist.

Auch das sind Voraussetzungen, um Kapitel 23 eröffnen zu können. Dazu, Herr Erdoğan, sollten Sie klare Worte finden und nicht wie in Düsseldorf gegen die Integration Ihrer Landsleute polemisieren und Ihre pantürkische Weltsicht verbreiten! Das erwarten wir von Ihnen! Keine Frage, auch die EU muss ihren Teil zum Erfolg der Verhandlungen beitragen und aufnahmefähig werden. Beide Seiten haben ihre Hausaufgaben zu machen. Aber eines ist klar Der Ball liegt nun in Ihrem Spielfeld, jetzt sind Sie am Zug.